Come al solito assistiamo a questa negoziazione, a questo dibattito dove la Commissione chiede più risorse ogni anno chiede di aumentare la dotazione di bilancio e il Consiglio e gli Stati membri vogliono tagliare e si rifiutano di dare maggiori risorse, anzi ne vorrebbero alcune indietro. Credo che questa sia veramente la dimostrazione che questo progetto non può andare avanti. Dobbiamo domandarci perché gli Stati membri non vogliono investire ulteriori risorse nel bilancio ma vogliono trattenerle sul territorio nazionale per investirle in altra maniera, senza mandarle in maniera complessa a Bruxelles. Ci sarà un motivo se preferiscono non investire in uno strumento che oggi non dà i risultati sperati in termini di crescita, in termini di nuovo sviluppo, in termini di creazione di posti di lavoro. La realtà è che il bilancio dell'Unione europea oggi brucia miliardi di euro in progetti fallimentari, che hanno fallito nel raggiungere quegli obiettivi che ci erano stati promessi parlo del piano Juncker, parlo dei miliardi bruciati per la Garanzia per i giovani, parlo, ad esempio, dei nuovi progetti sulla difesa comune o sul supporto

La mia domanda è se facciamo così fatica già a raggiungere risultati entro i nostri confini, figuriamoci quali possono essere i risultati andando a operare in altri paesi. E ovviamente c'è un continuo incremento delle spese amministrative.

Decide di chiedere più soldi per la propaganda, per comunicare ai cittadini che hanno scoperto l'inganno dell'Unione quanto l'Unione europea è bella e quante cose belle fa.